virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt um þingsköp

og hefur hlotið einhverja athygli sem betur fer kannski sérstaklega upp á síðkastið vegna umræðuhefðarinnar í þinginu sem hefur frekar farið hrakandi ef eitthvað er ég vil taka það fram að frumvarp sama efnis var flutt á hundrað þrítugasta og áttunda og hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi það er sem sagt verið að mæla fyrir þessu í þriðja sinn og sú er hér stendur er fyrsti flutningsmaður og hefur ávallt verið í þessi þrjú skipti en í hin tvö skiptin sem ég flutti þetta mál var ég ein flutningsmaður ein en núna eru fimmtán flutningsmenn það er mjög jákvætt að það eru fleiri þingmenn sem eru tilbúnir til að taka það skref sem hér um ræðir þeir sem eru á þessari tillögu ég ætla að fá að lesa þá upp með leyfi virðulegs forseta en mér finnst þetta alveg sérstaklega framsýnt fólk að flytja þetta mál það er sú er hér stendur og svo eru það háttvirtir þingmenn jónína rós guðmundsdóttir sigmundur ernir rúnarsson lúðvík geirsson róbert marshall kristján l möller valgerður bjarnadóttir ólína þorvarðardóttir álfheiður ingadóttir guðmundur steingrímsson oddný g harðardóttir margrét tryggvadóttir magnús orri schram þuríður backman og árni þór sigurðsson þetta eru sem sagt þingmenn úr

og óháður þingmaður guðmundur steingrímsson þannig að þetta er ágætis breidd þannig séð hvað gengur málið út á það gengur út á það að breyta þingsköpum þannig að við höfum ákveðinn ramma um þennan ræðutíma þingmanna en höfum hann ekki ótakmarkaðan eins og nú er ég ætla þá að lesa fyrstu grein þetta eru einungis tvær greinar fyrstu grein er efnisgreinin og aðra grein er bara lög þessi öðlast þegar gildi ég ætla að fá að lesa fyrstu grein því hún lýsir þessu máli ágætlega fyrstu greinar orðast svo með leyfi virðulegs forseta á eftir fjórðu málsgrein sextugustu og aðra grein laganna kemur ný málsgrein sem orðast svo áður en umræða hefst um lagafrumvörp þingsályktunartillögur og skýrslur getur forseti gert tillögu um hve lengi umræðan skuli standa ræðutími einstakra þingmanna getur þá orðið styttri en segir í áttugasta og níundu grein við upphaf annar og þriðju umræðu um lagafrumvörp og síðari umræðu um þingsályktunartillögur skal tillaga forseta um hve lengi umræðan má standa taka mið af óskum nefnda um heildartíma umræðu ekki má takmarka ræðutíma við nokkra umræðu svo að hann sé skemmri en þrjár klukkustundir alls tillögur forseta skulu umræðulaust bornar undir atkvæði og ræður afl atkvæða úrslitum í tillögu forseta um heildartíma umræðu skal skipta umræðutíma því sem næst að hálfu jafnt milli þingflokka og að hálfu skal hafa hliðsjón af því hve margir þingmenn eiga aðild að hverjum þingflokki en forseti ákveður ræðutíma þingmanna utan flokka ákvæði þessarar málsgreinar ná einnig til ræðutíma ráðherra tillögur forseta samkvæmt þessari málsgrein ná ekki til umræðna um frumvörp til fjárlaga og frumvörp til stjórnarskipunarlaga þetta er tillaga sem gengur út á það að

hve lengi umræða eigi að standa í einni umræðu og það er borið undir atkvæði þingsins í öðru og þriðju umræðu skal forseti leggja fram tillögu sem tekur mið af óskum nefndanna um heildartíma umræðu þannig að þá hafa nefndirnar farið yfir málin og geta alveg áætlað miðað við hve málin eru þung í vöfum eða hve umdeild þau eru þá er hægt að áætla hvað þurfi mikinn tíma til að ræða þau þannig að fullnægjandi umræða náist fram þannig að málið fái góða umræðu en ekki eins og nú er einhverja oft á tíðum endalausa umræðu þar sem er bara verið að staglast á sama hlutnum endalaust engum til gagns að mínu mati þetta mál tekur á umræðutímann ég vil sérstaklega undirstrika að starfshættir alþingis hafa verið til umræðu og skoðunar meðal almennings á síðustu missirum og kannski alveg sérstaklega í kjölfarið á bankahruninu alþingismenn hafa margir haft skoðun á þessari umræðu og tekið þátt í henni og kallað á virkari og nútímalegri vinnubrögð þingmenn hafa margir kallað eftir því að það væri rétt að skipuleggja vinnu þingsins betur og freista þess að auka traust almennings til alþingis og bæta ásýnd þess það er verulegt áhyggjuefni að mínu mati þó sumum háttvirtum þingmönnum finnist það ekki mikið atriði þá er sú sem hér stendur mjög áhyggjufull yfir því litla trausti sem þjóðin miðað við skoðanakannanir ber til alþingis íslendinga og það er að sumu leyti óverðskuldað hvað það er lítið traust því miður fyrir bankahrun mældist traust til alþingis í kringum fjörutíu prósent og var kannski ekki úr mjög háum söðli að detta úr því trausti en eftir bankahrun hefur traust til alþingis mælst í kringum ellefu prósent ár frá ári og ef eitthvað er þá lækkar það núna held ég ofan í tíu komma sex í ár þetta eru kannanir gallups sem eru birtar í nóvember á hverju ári og þetta hlýtur að vera alveg gríðarlegt áhyggjuefni hve traust til alþingis er lítið það eru auðvitað margir samverkandi þættir sem hafa áhrif á traustið en ég er algerlega á því að einn þeirra þátta einn þátturinn er umræðuhefðin ég tel að með þessari breytingu að takmarka umræðutímann á skynsaman hátt þá muni umræðuhefðin breytast menn munu vanda sig betur í pontu þeir munu skipuleggja betur sínar ræður þeir munu fara í meiri rökræðu

það er ekki verið að reyna að áætla hvað umræðan taki mikinn tíma hverju sinni miðað við eðli mála og það er mjög erfitt að halda utan um dagskrá þingsins þannig að tímaáætlanir standist það er hægt að minna á í því sambandi að það er auðvitað fjölmargt starfsfólk sem

og erfitt líka að geta ekki haft einhverjar betri tímaáætlanir varðandi allt það starfsfólk sem er að aðstoða þingið við störf sín ég vil líka minnast á svokallað málþóf af því að það er hluti af þessari umræðuhefð sumir vilja verja málþófið en sú er hér stendur vill ekki verja málþófið og telur að það sé til skaða en mig langar að lesa upp úr tilvitnun sem er úr umfjöllun dagblaðs fyrir nokkru um málþóf þar segir með leyfi virðulegs forseta málþóf er aldagömul aðferð til að stöðva mál og á rætur sínar að rekja til rómaveldis þó tíðkast það í aðeins örfáum löndum í dag og þekkist ekki hjá öðrum norðurlandaþjóðum kató yngri er fyrsti skráði málþófsmaðurinn árið sextíu fyrir krist kom hann í veg fyrir að júlíus sesar kæmi máli í gegnum rómverska þingið með því að tala fram á kvöld en rómverjar höfðu lög um að öllum ákvörðunum þingsins yrði að ljúka í birtu málþóf er gamall kunningi en hann hefur vikið hjá flestum siðmenntuðum þjóðum og það er ekkert norðurlandanna sem þekkir til málþófs nema ísland

og það er þegar finnar voru að ræða um aðild að evrópusambandinu þá var stundað einhvers konar málþóf í finnlandi það var aðallega til að bíða eftir þjóðaratkvæðagreiðslu að mig minnir í svíþjóð en það var alveg ákveðin ástæða fyrir því svokallaða málþófi en það var ekki til að eyðileggja málið eða drepa það niður það er oftast þannig að stjórnarandstaða hvers tíma stundar málþóf og oftast í aðdraganda þinghléa hvers árs það er enginn íslensku stjórnmálaflokkanna undanskilinn í þessu samhengi þeir hafa allir stundað málþóf hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu í augnablikinu þá hafa þeir gert það rökin fyrir málþófi eru þau að með

að skapa sér svokallaða samningsstöðu í lok hverrar þinglotu þannig að allir flokkar fái eitthvað fyrir sinn snúð þegar upp er staðið í lok þings þannig nái einstök mál einstakra flokka fram að ganga eða ekki og þegar um slíkt hefur samist þá leggst málþóf niður ég verð að segja það að eftir þá reynslu sem við höfum haft af þessu málþófi þá vil ég í heildina segja að hún er ekki góð það er hægt að færa rök fyrir því að málþóf hafi í einhverjum tilvikum skilað árangri það er það hefur tekist að stöðva gríðarlega umdeild mál sem síðar kom í ljós að var gott að fá ekki í gegn en það er hægt að stöðva slík mál að mínu mati með öðrum aðferðum heldur en málþófi og þá með til dæmis þeirri aðferð að minni hluti þings geti knúið á um þjóðaratkvæðagreiðslu í umdeildum málum málþóf er nefnilega mjög hættulegt lýðræðinu fatiskt þegar maður fer að skoða það vegna þess að þegar búið er að skapa þessa spennu í lok þings

þá neyðast flokkar til að setjast niður og semja ef þeir ætla yfirleitt að ljúka störfum þingsins sem menn auðvitað gera að lokum þá neyðast menn til að semja og hvernig er samið það eru ekki einhverjir sextíu og þrír þingmenn sem eru í þeim samningum það er eitt til tveggja hugsanlega aðrir fyrir hvern flokk oft bara einn og þá yfirleitt formenn flokkanna stundum með þingflokksformönnum hvernig fara þessir samningar fram jú þeir fara ekki fram í þessum sal þeir fara fram í einhverjum hliðarherbergjum þar sem menn setjast niður úttaugaðir og þreyttir leiðir og semja með mikilli samningatækni um hvaða mál eigi að drepa á endasprettinum og hvaða mál eigi að fá að fara í gegn þannig að lítilræðið takmarkast í þeim tilvikum við mjög þröngan hóp forustumanna sem setjast niður og sitja með þetta löggjafarvald allt í höndunum svo er búið að semja allt í einu eftir einhverja

og það kemur fram niðurstaða það eru ákveðin mál sem ná í gegn og ákveðin mál sem eiga að liggja og fara þá ekkert í gegn og þarf að endurflytja þau og hugsanlega breyta og svo framvegis nokkur mál eru drepin en önnur fá að lifa þau mál sem fara í gegn og ná landi í samningum eru oft stór og mikilvæg eftir að búið er að fara í gegnum málin í þingnefnd þau eru búin að fá skoðun það er búið að vaska fram kannski helstu álitamál gera einhverjar breytingartillögur og svo framvegis þá eru þessi mál hömruð í gegn á mettíma án umræðu

og stjórnarandstæðingar líka af því að það er búið að semja um að klára málin helst á morgun eða hinn þetta eru samningar sem taka það mikinn tíma að það er gríðarlega lítill tími eftir að ganga svo frá málum í atkvæðagreiðslum í þinginu og umræðan er

sem margir segja að málþófið er til að tryggja lýðræðið tryggja hlut minni hlutans við það að stoppa umdeild mál það er hægt að koma því fyrir með öðrum hætti heimila minni hluta þings að setja undir mál í þjóðaratkvæðagreiðslu en ekki að stunda þetta málþóf sem er að mínu mati til mikils skaða grefur undan trausti á þinginu hindra það að mál fái eðlilega umræðu sum mál fá gríðarlega mikla umræðu af því að þau eru í málþófi umræðu sem skilar engu það er bara verið að segja það sama aftur og aftur og hugsið ykkur að á haustþinginu og það fýkur svolítið í mann þegar maður fer að rifja það upp á septemberþinginu sem var kannski með ljótari uppákomum sem maður hefur upplifað í þessum sal þá tókst háttvirtum þingmanni að fara með sömu ræðuna tvisvar orð fyrir orð

í handritinu þetta er auðvitað ekki boðlegt að mínu viti þessu verður að breyta og leggja málþófið niður þegar búið er að sýna fram á hvað það er misnotað ég vil líka taka það fram af því að septemberþingið var mjög erfitt að þessu leyti við sýndum allra verstu hliðar málþófs á septemberþinginu þá var mikil misnotkun andsvara það er eitthvað sem hefur ekki sést hér fyrr misnotkun andsvara aldrei í þeim mæli og með þeim hætti sem hefur verið gert upp á síðkastið hvernig fór málþófið fram það er kannski ágætt að fara aðeins yfir það þó þeir sem hlýða á þessa ræðu átti sig kannski á því það er þannig að þegar frumvörp eru rædd og til að taka skýrt dæmi þá lenti eitt mál í málþófi á septemberþinginu það var frumvarp til stjórnarráðslaga ætli það heiti ekki það frumvarp um stjórnarráðið það var tvöfaldur ræðutími í því máli af því að það var þingflokkur sem bað um það og það var orðið við því þá mátti ræða það sem sagt tvöfalt lengur en ræðutími venjulega gerir ráð fyrir í fyrsta annað og þriðju umræðu og venjulega er það þannig að málþóf hefjast í síðustu umræðu þá má hver þingmaður tala í fimm mínútur venjulega en það var sem sagt tvöfaldur ræðutími þannig að hver þingmaður mátti tala í tíu mínútur í þriðju umræðu um þetta lagafrumvarp mátti sem sagt hver þingmaður tala í tíu mínútur og hann mátti tala eins oft og hann vildi aftur og aftur og aftur ræðu tekur hver hringur í andsvörum fer í andsvar er tíminn átta mínútur í heildina málþófið í september er bara eitt af mörgum dæmum um málþóf sem allir flokkar hafa stundað ekki einungis stjórnarandstaða dagsins í dag heldur líka stjórnarandstöður fyrri tíma þannig að í september héldu aðallega stjórnarandstæðingar ræður og töluðu í tíu mínútur hver og síðan var farið í andsvör það voru mjög oft stjórnarandstæðingar sem fóru í andsvör við aðra stjórnarandstæðinga og flokksmenn sem fóru í andsvör við samflokksmenn það er auðvitað ekki í lagi það er misnotkun á andsvarsréttinum það er kannski hægt afsaka þetta í nokkur skipti ef menn eru að reyna að ná fram einhverju nýju í umræðunni og dýpka umræðuna en það var alls ekki svo í þessu tilviki það var bara farið í pontu í andsvör til að eyða tíma og það sáu allir í gegnum þetta öll þjóðin og líka þeir sem tóku þátt í þessu þessu verður því að breyta með því að

tala út frá rökum með og á móti málum og dýpka umræðuna og ná einhverju fram einhverju nýju og einhverju sem skiptir máli ég tel að langauðveldasta leiðin til að breyta þessu sé að herma eftir norðmönnum frumvarpið gengur algerlega út á að herma eftir norðmönnum þeir gera þetta svona þar þekkist ekki málþóf og þeir eru bara rasandi þegar maður útskýrir fyrir þeim hvernig málþófið fer fram hér

mikla þekkingu á þeim og eru þá oft talsmenn í því umræðubili sem flokkarnir fá og umræðan getur orðið mjög virk og góð við verðum að hverfa frá umræðuhefðinni sem við höfum verið í og reyna að fara inn í nútímann sem krefst þess að hér sé talað á eðlilegan hátt af rökum og í eðlilegan tíma og ekki of lengi ég skal hins vegar fúslega viðurkenna að það þarf að vera til svokallaður neyðarhemill því er opnað á það hér og ekki bara opnað heldur sagt að bráðnauðsynlegt sé að koma því þannig fyrir að minni hluti þings geti knúið á um að umdeild mál fari í þjóðaratkvæðagreiðslu slíkt fyrirkomulag viðgengst til dæmis í danmörku ein hugmynd að slíku fyrirkomulagi er til dæmis að einn þriðji hluti þingmanna að lágmarki gæti krafist þess með þingsályktun að leynileg þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram ég vil taka það sérstaklega fram að háttvirtir þingmenn margrét tryggvadóttir er einmitt mjög mikill áhugamaður um svona neyðarhemil viðbót af því að manni hitnaði svolítið í hamsi á septemberþinginu varðandi málþófið sem þar fór fram maður eyddi mjög miklum tíma í nánast ekki neitt allt var komið fram í þeirri umræðu sem þurfti að koma fram og olli því að önnur umdeild mál fóru í gegn á mettíma án nánast var háttvirtur þingmaður eygló harðardóttir sem er lausnamiðuð manneskja sem kom fram með þá tillögu og sú er hér stendur var meðflutningsmaður og háttvirtir þingmenn árni þór sigurðsson og margrét tryggvadóttir voru líka á í málþófi um þessi tillaga tók á þeim atriðum og viti menn það var bara eins og þeir sem voru í málþófi hefðu ekki séð tillöguna háttvirtir þingmenn þóttust ekki sjá hana ræddu hana nánast ekki neitt með þó einni undantekningu mig minnir að það hafi verið háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson sem sagði þetta var nú til bóta hinir sáu hana ekki ræddu hana ekki þeir vildu ekki sjá hana af því að hún kom algerlega til móts við gagnrýnina og ef háttvirtir þingmenn hefðu tekið undir hana hefði málþófið auðvitað verið sjálfdautt þá hefði bara verið um að gera að samþykkja tillöguna það er merkilegt ef háttvirtir þingmenn reyna að vera lausnamiðaðir og koma fram með góða tillögu eins og háttvirtir þingmenn eygló harðardóttir hafði forgöngu um í þessu tilviki að út úr því komi mikil togstreita hálft þingið þóttist ekki sjá tillöguna septemberþingið var þannig að ég vona að við upplifum ekki slíka hluti aftur þetta er engum til gagns eykur ekki traust á þinginu er okkur eiginlega til skammar svo maður segi það bara hreint út við endurtökum þetta ekki

hönd fimmtán háttvirtra þingmanna nái fram að ganga við komum þessum málum í sama farveg og annars staðar á norðurlöndum sérstaklega hjá norðmönnum að við áætlum ræðutíma úthlutum honum á réttlátan hátt milli þingflokka og tökum svo góða umræðu um hvert mál umræðu sem er nægjanleg ekki of lítil og ekki of mikil heldur nægjanleg oft var talað um að þörf væri á að endurnýja þingið og undir það mátti taka við síðustu alþingiskosningar varð mesta endurnýjun á alþingi íslendinga frá upphafi og valdir hér inn fjölmargir nýir þingmenn eða tuttugu og sjö af sextíu og þrjú það varð því fjörutíu og þrjú prósent endurnýjun í síðustu þingkosningum og árið tvö þúsund og sjö voru tuttugu og fjórir nýir þingmenn í dag má segja að fjörutíu og tveir þingmenn af sextíu og þrjú séu nýir eða tveir þriðju hlutar þingsins maður bar mjög mikla von í brjósti um að þessir nýju þingmenn mundu koma inn með nýja umræðuhefð og krefjast nýrra vinnubragða sú hefur ekki orðið raunin ekki í heildina séð með örfáum undantekningum þó að vissu leyti má því segja að hvað umræðuhefð á þinginu varðar og breytt vinnubrögð hafi þessi endurnýjun mistekist háttvirtir þingmenn hafa

með því að skoða frumvarpið sem hér er til umfjöllunar og ég er alveg sannfærð um að ef það verður samþykkt verður það til mjög mikilla bóta fyrir umræðuna fyrir störf þingsins og alla áætlanagerð þingmenn munu að mínu mati verða betri þingmenn fyrir vikið af því að þeir munu þá hafa tíma til að sinna öðru sem er mjög mikilvægt að sinna flokksstarfi kynna sér mál og svo framvegis það fer óheyrilegur tími í umræður um ekki neitt ég skora á háttvirtu þingmenn að gefa þessu máli rými og möguleika í huga sínum þó að margir hafi nú þegar sagt að þeir munu aldrei gefa eftir málþófsréttinn þá er hann ekki þess virði hann er andsnúinn lýðræðinu að mínu mati þetta mál gengur líka út á að áætla umræðutímann dagsdaglega því er ekki einungis ætlað að taka á málþófi heldur til að áætla umræðuna frá degi til dags og það væri mjög til bóta fyrir þingið og störf þess ef það væri hægt